Paní předsedající, pane komisaři, já jsem moc rád, že dnes tady sedíte zrovna Vy, protože bych rád upozornil na jeden problém, o kterém se tady v Evropském parlamentu příliš nehovořilo.

Máme tady co do činění s potravinovou kriminalitou, a pokud nezřídíme nějaký úřad, který bude koordinovat ten postup proti potravinové kriminalitě, tak může dojít velmi brzo k ohrožení životů občanů EU. Máme tady příklady, kdy se do potravin sype sůl, která se používá na údržbu silnic.

Myslím si, že je potřeba něco s tím udělat, a myslím si, že třeba v Europolu nebo EEAS je...